Madame la Présidente, le Conseil européen du 15 décembre a illustré l'entêtement suicidaire de l'Union européenne. Il confirme que l'Union s'entête dans sa politique migratoire calamiteuse. Il veut en effet continuer à appliquer l'accord de mars 2016 avec la Turquie, alors même que la Turquie s'éloigne clairement chaque jour davantage des valeurs et de la civilisation européenne. Il veut aussi, je cite, accélérer les relocalisations de migrants, malgré l'opposition ouverte de trois pays la Hongrie, la Slovaquie et la Pologne. C'est suicidaire, car l'Union ne pourra pas continuer très longtemps à se moquer de la volonté des peuples européens. La preuve en est d'ailleurs fournie par le Conseil européen lui même sous la pression d'un référendum néerlandais. Il a été forcé de préciser que l'accord avec l'Ukraine ne confère pas à ce pays le statut de pays candidat à l'adhésion à l'Union. Les Pays Bas ont ainsi infligé à l'Union une belle leçon de démocratie.